Chciałbym wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla wszelkich działań na rzecz ekspansywnej polityki zagospodarowania obszarów morskich, w tym dyskutowanych postulatów przedstawionej rezolucji. Ocean Atlantycki jako pole do dynamicznego rozwoju sektora transportu morskiego, rybołówstwa, źródła ekologicznej energii oraz badań naukowych daje nam wielkie możliwości efektywnego zagospodarowania.